Világszerte közismert a Rosia Montana Gold Corporation, kanadai román vegyesvállalat azon terve, hogy az erdélyi Verespatakon Európa legnagyobb külszíni aranybányáját hozza létre.

2004. decemberi határozatában mélységes aggodalmának adott hangot a természeti katasztrófával fenyegető projekttel kapcsolatban. Az Icomos 2005. évi közgyűlése viszont az ősi település történelmi örökségét vette védelmébe. A botrányok sorozata által kísért vállalkozás annak a ciántechnológián alapuló kitermelésnek az alkalmazására készül, mely 2000 ben a Tisza folyót teljes hosszában megmérgezte. Verespatak épített örökségét is tönkretették, lakosságát szociális nyomorba döntötték. A jelek szerint a román kormány a beruházás átmeneti tilalmának a feloldására készül. Kérem az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe Verespatak megmentésére, természeti környezetének megvédése érdekében. Az Európai Bizottság viszont járuljon hozzá a tönkretett város és környezete rehabilitációjához.